að lokinni rannsókn kjörbréfs og atkvæðagreiðslum um annað og sjöunda dagskrármálið fer fram umræða utan dagskrár um auglýsingar um fjárhættuspil málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hæstvirtur dómsmálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtíu greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund